la que bloquean desde Caracas la que solventará el hambre, la malnutrición, la falta de medicinas, de bienes de primera necesidad que no llegarán expulsando embajadores. Tampoco con interminables discursos del caudillo, que come, que vive bien, que se hace rico. Por eso su verborrea supuestamente bolivariana insulta al admirado Libertador. No alimenta, no cura, no crea empleo, no paga pensiones, no convence ya ni al micrófono que la amplifica. Convocar unas elecciones desde un órgano que no reconoce la comunidad internacional hacerlo cuando en una supuesta mesa de diálogo ese es uno de los puntos claves de la negociación entre las partes prohibir partidos, encarcelar opositores, cambiar cada día las normas electorales son agresiones al sentido común, a las leyes y a los derechos fundamentales. Merecen sanciones que deben extenderse al Gobierno de Venezuela y a su entorno. Merecen un embargo de armas y de toda herramienta que pueda utilizarse en la represión interna. Merecen explorar todo tipo de medidas diplomáticas y económicas, incluidas las que puedan centrarse en la compañía estatal del petróleo. Venezuela necesita transparencia, contraste. Por eso hay que lograr las condiciones necesarias para que una delegación de este Parlamento apoye sobre el terreno la paz y los derechos fundamentales para que impulse un diálogo entre todas las partes en un conflicto que no tiene otra salida que cambiar represión y dictadura por libertad y democracia.